Ich hatte ihn eingeladen, hierher zu kommen, nachdem ich letzte Woche das Gerichtsverfahren in Kiew verfolgt und dann am Ende gehört hatte, er habe zwar sein Mandat verloren, aber er dürfe als Anwalt weiter arbeiten.

Man sollte die Namen hier ruhig kennen. Sie kommen aus unterschiedlichen politischen Familien oder sind unabhängige Kandidaten. Das große Problem, das wir immer wieder beschreiben, ist der Mangel an Rechtsstaatlichkeit. Ich glaube, man muss es den Ukrainern noch ein bisschen besser erklären, man muss es auch Präsident Janukowytsch noch ein bisschen besser erklären In einem Rechtsstaat entscheidet der Wähler, wer in einem Parlament sitzt, und das gilt dann auch für eine Legislaturperiode. Und nur nach sehr strengen Regeln kann dieser Wählerwille korrigiert werden. In einem Rechtsstaat entscheidet natürlich auch der Wähler darüber, ob Frau Tymoschenko eine gute Energiepolitik gemacht hat oder nicht. Es entscheidet der Wähler, ob Herr Luzenko eine gute Innenpolitik gemacht hat oder nicht. In der Ukraine ist es inzwischen Usus, dass politische Widersacher vor Gericht gezerrt werden, im Zweifelsfall ins Gefängnis gebracht werden. Und das ist tatsächlich politisch motivierte Justiz, es ist die Wiederkehr des sowjetischen Prinzips, dass das Recht von der Mehrheit gesetzt wird, und das ist aus europäischer Sicht völlig inakzeptabel.